Először is szeretném megköszönni a Biztos asszony válaszát és elkötelezettségét a fogyatékosügy mellett.

Régen államosított kommunista kastélyokban éltek fogyatékossággal élő emberek, elsősorban értelmileg sérült emberek. Az egyik probléma ott van, hogy a strukturális alapokat, ezeket a kastélyok felújítására fordították, illetve ezeket a kastélyokat megszűntették és elköltöztették a fogyatékkal élőket.

Tehát van e olyan terve a Bizottságnak, hogy szélesebb látókörben, a turizmussal és a munkahelyteremtéssel kapcsolatban is megvizsgálják ezt a problémát.